Gospodine predsjedniče, kao što smo vidjeli neke države već oduzimaju sredstva bez specifične kaznene osude, imaju taj mehanizam, u nekim drugima na imovinu za koju se ne može dokazati porijeklo naplaćuje se porez.

Naime, porezna uprava utvrdi razliku između imovine i prihoda koje je osoba imala, i što onda može raditi? Može zamrznuti i u postupku određenom tu imovinu oduzeti ili oporezovati, kao što je to slučaj u Hrvatskoj, i na taj način najbolje i najbrže legalizirati tu imovinu. Bilo bi drugačije kad bi porezni obveznik koji se nađe u takvoj situaciji da mu je imovina veća od njegovih prihoda bio prisiljen da dokazuje porijeklo te imovine. Svakako da je potrebno uspostaviti jedinstveni europski sustav utvrđivanja legalnosti imovine, postupka zamrzavanja sumnjive i oštre kazne za prekršitelje, kao i oduzimanje takve imovine.